Die Auffassungen sind in der Tat unterschiedlich.

Rechtsgrundlage, wie sie aus diesem Änderungsantrag hervorgeht. Ich bitte daher, den Rückverweisungsantrag zurückzuweisen. Bei der Substanz des Berichts gibt es keine Unterschiede. Wir sind in der Substanz einer Meinung, nur bei der Frage der Rechtsauffassung gibt es Unterschiede, und die werden sich auch durch eine Rückverweisung nicht ändern.